La Conferința de la Durban, Uniunea a prezentat o agendă clară pentru reducerea emisiilor, iar aceasta s a aflat pe masa discuțiilor pe întreg parcursul conferinței. Nu s a semnat un acord post Kyoto, s a prelungit protocolul de la Kyoto și s a stabilit o foaie de parcurs până în 2015. Obiectivele Platformei de la Durban, precum creșterea economică compatibilă cu schimbările climatice și combaterea sărăciei, sunt însă destul de ambigue. Cum va fi tratată industria în cadrul luptei împotriva schimbărilor climatice? O politică industrială eco eficientă creează locuri de muncă și asigură creștere economică. Din păcate, nu există încă o formulă analitică comună de determinare a emisiilor, iar cuantumul emisiilor din transportul aerian nu este inclus. La Durban s a vorbit și de eficiența energetică.

Aceasta ne permite să formulăm aprecieri similare și pentru eficiența energetică.